Über die Ernennung des Vorsitzes des CCP Aufsichtsausschusses, d. h. des Central Counterparty Supervisory Committee der ESMA, und der zwei unabhängigen Mitglieder dieses Ausschusses wird in geheimer Abstimmung abgestimmt. Die Mitglieder geben ihre Stimme in herkömmlicher Weise ab, allerdings ist aus dem Stimmzettel, den sie erhalten und unterschreiben müssen, nicht ersichtlich, wie sie abgestimmt haben, sondern nur, dass sie abgestimmt haben. Alle anderen Abstimmungen sind namentliche Abstimmungen. Es können daher alle Bürgerinnen und Bürger einsehen, wie welcher Abgeordnete und welche Abgeordnete zu welchem Punkt abgestimmt hat. Erklärungen zur Abstimmung können schriftlich eingereicht